Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, bienvenue au Parlement européen et, d'emblée, tous nos encouragements au gouvernement maltais pour sa première présidence de l'Union. La Lituanie a prouvé en 2013 qu'une première présidence d'un petit pays pouvait être un succès. Je suis sûr que vous êtes capable d'en faire autant.

Entre les présidents russe, turc, chinois et désormais américain résolus à diviser l'Europe et une extrême droite déterminée à la dynamiter de l'intérieur, l'Union européenne, à savoir la première expérience au monde de démocratie transnationale, est menacée. Je veux aborder ici deux enjeux de votre présidence. Vous avez placé en tête de vos priorités celle des migrations et c'est bien naturel. L'année 2016 a été la plus mortelle en Méditerranée, les causes des migrations sont loin d'avoir disparu et, en ce moment même, des dizaines de milliers de réfugiés arrivés dans l'Union sont encore parqués dans des conditions totalement inhumaines qui menacent leur vie.

Au contraire, celui ci s'inscrit dans l'esprit de l'accord UE Turquie contenir et refouler.

Alors dites moi entre deux gouvernements, deux parlements, d'innombrables chefs de guerre, avec qui allez vous conclure un accord?

Le confinement, aux mains de groupes mafieux, de migrants livrés à l'esclavage et à la prostitution? Ce serait indigne des valeurs de l'Union européenne.

La concurrence fiscale débridée entre les États membres ne profite qu'aux gros contribuables. Il faut y mettre un terme et faire de la justice fiscale une priorité absolue.

Et on le comprend. D'après une étude que nous, les Verts, avons réalisée, Malte constitue un véritable paradis fiscal pour les multinationales étrangères et les individus fortunés. Entre 2012 et 2015, votre pays a soustrait pour 14 milliards d'euros de recettes fiscales aux autres États membres de l'Union. Je vous demande donc de rouvrir au plus vite les négociations au sein du Conseil à ce sujet, notamment sur la directive anti blanchiment, sur la création de registres publics des bénéficiaires effectifs des trusts et sociétés écrans, sur la transparence fiscale publique des multinationales et sur un début d'harmonisation de l'assiette fiscale de l'impôt des sociétés. Monsieur le Premier ministre, nous savons que les échéances électorales sont multiples et nombreuses en Europe et qu'elles peuvent être paralysantes. Je vous invite à ne pas vous résigner et à vous appuyer sur l'indignation croissante de nos concitoyens afin de lever les blocages que vous rencontrerez sur votre chemin.